Señor presidente, señora comisaria de Justicia, cuando estalló el escándalo, Mark Zuckerberg fue llamado a comparecer ante el Senado de los Estados Unidos y fue la primera vez en que se puso corbata. Su posición física fue de subordinación ante el Senado de los Estados Unidos. Cuando compareció aquí, en el Parlamento Europeo, ni remotamente fue sometido a un interrogatorio de dureza pareja al que le sometió el Senado de los Estados Unidos. Nos hallamos ante los gigantes de la red, que se consideran desvinculados por completo de cualquier ley y de cualquier jurisdicción y, sin embargo, ante ningún gigante la Unión Europea puede abdicar de su deber de proteger y asegurar los derechos fundamentales de los europeos

Para empezar, hay que exigir que se cumpla —también a los gigantes de la red— el Reglamento de protección de datos y, en su caso, poner en marcha la directiva que vincula a la policía, la judicatura y la fiscalía para investigar los delitos relacionados con las violaciones de derechos fundamentales en la red. Pero también hay que invertir en educación de la privacidad, en ciberseguridad y en nuevas tecnologías, porque nuestra inversión en nuevas tecnologías nada tiene que ver con la de los Estados Unidos y, hasta que no tengamos una mejor inversión en seguridad y tecnologías, no tenemos nada que hacer ante los gigantes de la red.